Grupa Konserwatystów i Reformatorów popiera ten kompromis, mimo że Parlament na samym początku proponował dużo bardziej ambitne rozwiązania, w szczególności w zakresie budowy infrastruktury, a także w zakresie zaangażowania politycznego Unii Europejskiej w rozwiązywanie kryzysów, także w wymiarze międzynarodowym.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie będzie to pretekstem do kontynuowania polityki obojętności, tak ze strony państw, jak i firm, polityki obojętności wobec rosyjskiego nadużywania broni gazowej w Europie Środkowej. Pozostaje mieć nadzieję, że Komisja Europejska będzie z całą stanowczością zwalczała nadużywanie pozycji monopolistycznej przez Gazprom, który także z powodów politycznych chce zachować nie tylko pełną kontrolę nad gazociągami, również na terenie Unii Europejskiej, ale także pełną kontrolę nad surowcem, również po jego sprzedaży na rynku wspólnotowym. Dzieje się to kosztem wspólnego rynku, dzieje się to kosztem konkurencji, praw konsumentów, dzieje się to w końcu kosztem rozwoju nowoczesnych technologii w przemyśle gazowym. To rozporządzenie oczywiście mogło być lepsze, ale wciąż pozostaje najbardziej wymierną szansą, najbardziej wymierną gwarancją unijnej polityki energetycznej wobec kryzysu dostaw i dlatego dzisiaj w głosowaniu powinno być jak najszerzej poparte przez naszą Izbę.